Die Verhandlungen zogen sich in die Länge, obwohl es nur noch um Kleinigkeiten ging. Durch eine ineffektive und manchmal auch verantwortungslose Verhandlungsführung haben wir Monate versäumt. Die europäischen Programme werden so ausgerechnet im Wahljahr 2014 mit erheblicher Verspätung anlaufen können. Damit nicht genug, allen Ernstes wollen Teile von Grünen und SD noch weitere Anträge zu den makroökonomischen Konditionalitäten durchsetzen, und der ESF soll einen höheren Mindestanteil bekommen.

Meine Damen und Herren von der linken Seite, was soll das jetzt noch? Wollen Sie wirklich die Programme für arbeitslose Jugendliche aufs Spiel setzen? Natürlich ist in der Strukturpolitik nicht alles optimal geregelt. Auch aus unserer Sicht hat etwa die Zwischenkategorie, Herr Kommissar, überhaupt keinen Sinn. Aber Mehrheiten sind nun einmal Mehrheiten.